Frau Präsidentin!

Von uns wird gefordert, dass wir auch die dicken Bretter bohren. Hinter diesem Ziel bleiben wir mit diesem Bericht leider zurück.

Wir müssen dort unsere Hausaufgaben machen.

Heute lassen wir es zu, dass in Karlsruhe davon gesprochen wird, dass wir ein demokratisches Defizit haben, weil wir keine wiedererkennbare Ratio bei der Zusammensetzung des Parlaments haben. Genau die brauchen wir!

Und dann brauchen wir noch ein Demokratiedefizit in der Zukunft nicht, Herr Duff. Sie haben eine sehr komplizierte Formel vorgelegt.